Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers amis, le sommet de Durban vient de se terminer. On a évité la noyade et le sauvetage, on le doit à l'Union européenne, à sa force, à son intelligence, à son audace et à son leadership.

Je vous invite, Monsieur le Commissaire, dans le cadre de ce livre blanc, à être terriblement audacieux et à être, d'une certaine façon permettez moi l'expression la Connie Hedegaard du transport. Vous avez l'occasion, avec ce livre blanc, de réellement faire plus et bien mieux en matière de transport, de développer l'innovation, de développer des filières plus innovantes mais aussi de développer des pratiques nouvelles, de changer nos habitudes. Je pense que cela est porteur de qualité de vie, de santé, d'économie et de développement. Alors, Monsieur le Commissaire,